sú þingsályktunartillaga sem ég mæli hér fyrir er flutt af okkur nokkrum þingmönnum háttvirtum þingmanni helga hjörvar jónínu rós guðmundsdóttur oddnýju harðardóttur sigríði ingibjörgu ingadóttur skúla helgasyni valgerði bjarnadóttur sigmundi erni rúnarssyni magnúsi orra schram og lúðvík geirssyni auk mín hún felur það í sér að alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að undirbúa þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíðarskipan fiskveiðistjórnar þar sem bornar verði upp grundvallarspurningar meðal annars um hvort taka eigi upp nýtt fiskveiðistjórnarkerfi setja sérstakt stjórnarskrárákvæði um þjóðareign auðlindarinnar og innkalla aflaheimildir og endurúthluta þeim gegn gjaldi til þjóðarinnar þessi tillaga var áður flutt á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi og er nú flutt að nýju

haustdögum til að mynda hefur komið fram tillaga stjórnlagaráðs um nýtt auðlindaákvæði inn í stjórnarskrá sem rímar fyllilega við þau áform sem birt eru annars vegar í stjórnarsáttmála og hins var í þeirri vinnu sem að baki er við undirbúning að nýju fiskveiðistjórnarkerfi ýmislegt hefur átt sér stað líka hér í þinginu við átektir þess hvort og hvernig eigi að ganga til verka varðandi breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu það má rifja það her upp í tilefni af þessu að í sáttmála stjórnarflokkanna er kveðið á um mikilvægi þess að standa vörð um sameign þjóðarinnar á náttúruauðlindum sínum þar er enn fremur kveðið á um breytingar á núverandi fiskveiðistjórnarkerfi að undangengnu samráði við hagsmunaaðila í sjávarútvegi nú höfum við fengið niðurstöðu þess samráðs hún liggur fyrir í skýrslu starfshóps um endurskoðun laga um fiskveiðistjórnun sem starfaði hér í um átján mánaða skeið og skilaði af sér fyrir rúmu ári með því að afhenda skýrslu til sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra haustið tvö þúsund og tíu á grundvelli þeirrar skýrslu lagði ráðherra fram frumvarp að breyttu fiskveiðistjórnarkerfi á síðasta löggjafarþingi en það mál var ekki útkljáð og frumvarpinu eiginlega vísað aftur til ráðuneytis núna síðastliðið haust svo vitum við nú hvað hefur gerst síðan það var skipuð sérstök ráðherranefnd til þess að smíða nýtt eða leggja drög að smíði nýs frumvarps það var skipt um ráðherra sem hefur núna uppi áform yfirlýst áform um að leggja fram nýtt frumvarp innan tíðar skoðanakannanir undanfarin missiri á síðustu tveimur árum hafa sýnt ríkan vilja meðal þjóðarinnar til þess að það fyrirheit sem ríkisstjórnin gaf í upphafi sinnar vegferðar um breytingar á kvótakerfinu nái fram að ganga fá mál hafa þó orðið uppspretta harðari deilna undanfarin þrjú ár en þessar fyrirhuguðu breytingar svo það er auðvitað brýnt að fá úr því skorið hver þjóðarviljinn er í þessu efni þá væri kannski að mati flutningsmanna ráð að byrja á því að spyrja ákveðinna grundvallarspurninga

að það muni nægja að skattleggja auðlindaarðinn og ná þar með inn tekjum af nýtingu auðlindarinnar en með fullri virðingu fyrir þeirri kröfu sem er auðvitað réttmæt verður ekkert fram hjá því litið að það þarf auðvitað líka að breyta kerfinu því ein helsta meinsemdin ein helsta orsök þess ósættis sem ríkt hefur um núverandi fiskveiðistjórnarkerfi frá upphafi lýtur að kerfinu sjálfu og því ójafnræði þeirri byggðaröskun og misskiptingu sem af því hefur hlotist við vitum auðvitað að mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna hefur kveðið upp úrskurð sem er þungur áfellisdómur yfir skorti á virðingu fyrir jafnræðissjónarmiðum

í þeirri vinnu held ég að væru góð vinnubrögð að snúa sér til þjóðarinnar með spurningar um grundvallaratriði sem geta verið ráðgefandi fyrir stjórnvöld þegar niðurstaða liggur fyrir markmið yfirlýstrar sjávarútvegsstefnu ríkisstjórnarinnar er að fiskveiðar umhverfis landið séu hagkvæmar og skapi verðmæti og störf en séu jafnframt sjálfbærar og vistvænar og í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar um verndun vistkerfa lífríkis og hafsbotns ríkisstjórnin hefur markað þá stefnu að veiðiheimildir skuli ákvarðast af nýtingarstefnu sem byggist á aflareglu hverju sinni því er heitið í stjórnarsáttmálanum að með sérstöku ákvæði í stjórnarskrá verði undirstrikað að fiskstofnarnir umhverfis landið séu sameign þjóðarinnar í samræmi við það sem segir í fyrstu grein laga um stjórn fiskveiða frá tvö þúsund og sex að úthlutun veiðiheimilda myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir heimildunum þá er því einnig heitið í stjórnarsáttmála að brugðist verði frekar við því áliti sem ég nefndi áðan áliti mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna frá tuttugasta og fjórða október tvö þúsund og sjö meðal annars með því að gæta atvinnufrelsis og tryggja að jafnræðis verði gætt við úthlutun afnotaréttarins og aðgengi að hinni sameiginlegu auðlind við vitum að sjávarútvegurinn mun gegna lykilhlutverki hann á að minnsta kosti að gegna lykilhlutverki við þá endurreisn atvinnulífsins sem fram undan er sjaldan hefur þessi atvinnugrein þó staðið sterkar að vígi heldur en einmitt núna en það er auðvitað mjög mikilvægt að skapa þessari grein góð rekstrarskilyrði þau bestu sem völ er á og treysta þannig rekstrargrundvöllinn til langs tíma en jafnframt verður að leita sátta við íslenska þjóð um stjórn fiskveiða eins og stjórnarsáttmálinn kveður á um meðal brýnna aðgerða sem þar eru tiltekin má nefna að takmarka framsal á aflaheimildum auka veiðiskyldu og endurskoða tilfærslur á heimildum milli ára stofna auðlindasjóð sem fari með ráðstöfun fiskveiðiréttinda í eigu þjóðarinnar og að arður af rekstri sjóðsins renni til atvinnuuppbyggingar þetta er nú ekki síst mikilvægt í ljósi líka nýlegra tíðinda um olíufund á drekasvæði og í ljósi ýmissa atvika sem upp hafa komið í umræðunni varðandi okkar orkunýtingu það má auðvitað ekki dragast öllu lengur að það verði stofnaður slíkur auðlindasjóð sem hafi annars vegar með úthlutun auðlindanýtingarinnar að gera og hins vegar ráðstöfun tekna þar af svo ég haldi áfram að vitna í stjórnarsáttmálann heitir hann því líka að lög um stjórn fiskveiða verði endurskoðuð í heild þar eru tiltekin sérstaklega nokkur markmið með þeim breytingum það er að stuðla að vernd fiskstofna stuðla að hagkvæmri nýtingu auðlinda sjávar treysta atvinnu efla byggð í landinu skapa sátt meðal þjóðarinnar um eignarhald og nýtingu auðlinda sjávar og leggja grunn að innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda á tuttugu ára tímabili í samræmi við stefnu beggja flokka af þessum markmiðum sem ég hef núna talið upp er alveg ljóst að samfélagslegar ástæður og samfélags not af því kerfi sem hér þarf að byggja upp eru jafn veigamikil og ekki síður veigamikil heldur en krafan um arðsemi innan greinarinnar og hagkvæmni greinarinnar það er að treysta atvinnuna og efla byggð í landinu flutningsmenn tillögunnar telja að ekki verði undan því vikist að efna fyrirheit stjórnarflokkanna um breytingar á fiskveiðistjórninni þó við vitum það auðvitað í ljósi þess starfs sem unnið hefur verið og þeirri viðleitni sem í gangi hefur verið undanfarin þrjú ár að þessar breytingar muni vart nást í fullri sátt við alla hagsmunaaðila enda kannski er það nú ekki meginmarkmiðið heldur að það komist á samfélagsleg sátt um málið

því er ríkisstjórninni með þessari þingsályktunartillögu falið að láta orða þær spurningar sem æskilegast er að þjóðin svari það er með öðrum orðum ekki verið að leggja til að lagafrumvarp verði lagt í þjóðaratkvæði heldur að það verði beinlínis búnar til stefnumarkandi spurningar sem geti verið vegvísir við lokahnykk vinnunnar að svo mæltu herra forseti legg ég til að þessu máli verði vísað til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar því þingsályktunartillagan sem slík fjallar ekki um fiskveiðistjórnun heldur um þjóðaratkvæðagreiðslu